Jego postawa naprawdę wiele zmienia w relacjach Unii z Ukrainą. Dziękuję również Rebecce Harms za wyważone stanowisko i jak zwykle mądre słowa na temat Ukrainy. Wszystkie dane Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wskazują, że Ukraina jest jednym z niewielu krajów w strefie post sowieckiej, w których odbywały się dotychczas normalne wybory.

Jest to osiągnięcie, którego nie możemy zakwestionować przed kolejnymi wyborami. Byłby to wielki polityczny błąd Unii Europejskiej i Parlamentu, gdybyśmy posłuchali dzisiaj głosu Europejskiej Partii Ludowej i zakwestionowali fakt, że w jednym z niewielu krajów na Wschodzie udaje się przeprowadzać wybory. Pomóżmy Ukrainie przeprowadzić normalne wybory.

Zgadzam się z Rebecą Harms, że czas na rezolucje przyjdzie po wyborach.